L'accesso a un'acqua potabile che sia pulita e sicura per tutti va garantito senza distinzioni e non solo blandamente promosso come si sta tentando di fare con questa revisione del Parlamento europeo. Noi del Movimento 5 Stelle abbiamo da sempre portato questa battaglia dentro le istituzioni, lo stiamo facendo anche in Italia per promuovere l'acqua pubblica come bene comune. Per questo abbiamo apprezzato la decisione della Commissione europea di rispondere finalmente all'iniziativa dei cittadini europei Right2Water e di farlo per la prima volta attraverso una proposta legislativa. Io vorrei che questo sia esattamente il percorso da intraprendere per tutte le prossime ICE.